borist hefur eftirfarandi tilkynning um breytingu á stjórn þingflokks samfylkingarinnar dagsett í gær fyrsta febrúar formaður magnús orri schram varaformaður sigríður ingibjörg ingadóttir ritari ólína þorvarðardóttir